af landinu okkar náttúru þess og menningu og þeim kostum sem búa í landi og þjóð þessar sterku kenndir gera okkur að þjóð og í þær sækjum við styrk okkar kjark og þor og síðast en ekki síst ríka samkennd við komum hér saman á alþingi í kjölfar sögulegra kosninga og vetrar sem hefur að ýmsu leyti verið einstakur í þjóðarsögunni vetrar sem hefur verið þungur í skauti og skilur eftir sig sár og úrlausnarefni sem eru viðameiri en nokkur stjórnvöld hafa áður staðið frammi fyrir verkefni sem bíða nú sameiginlegrar úrlausnar ríkisstjórnar alþingis og þjóðarinnar allrar fyrir um tvö hundruð dögum féll íslenska fjármálakerfið á nokkrum dögum og á augabragði breyttist

allra stjórnmálaflokka á næstu árum hún hlýtur að hafa slík áhrif gamaldags skotgrafarhernaður sem of lengi hefur einkennt íslensk stjórnmál á ekki við á einum örlagaríkustu tímum í sögu þjóðarinnar það er kallað eftir þjóðarsamstöðu og það er kallað eftir nýjum vinnubrögðum það er kallað eftir gagnsæi aukinni aðkomu almennings að ákvarðanatöku og lýðræðislegum vinnubrögðum í hvívetna eftir áratugareynslu af störfum alþingis er það von mín að okkur takist nú á þessu kjörtímabili að móta ný vinnubrögð og nýjar hefðir þar sem hvert mál fær málefnalega og efnislega umræðu og

norðurlöndum og til þeirra hefur verið litið sem fyrirmynda í alþjóðasamfélaginu þannig samfélag telur ný ríkisstjórn að geti leitt okkur í gegnum erfiðleikana og tryggt okkur varanlega velferð samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnarinnar byggist

fyrirliggjandi spám um vextina vil ég segja að þeir hafa nú þegar lækkað umtalsvert enda þótt ég vilji sjá meiri vaxtalækkun verða að veruleika þegar á næstu vikum

mikilvæg atriði sem ríkisstjórnin ætlar sér að hrinda í framkvæmd á næstu hundrað dögum þessi verkefni varða einkum ríkisfjármálin endurreisn bankakerfisins sem nú er að ljúka endurmat á aðgerðum vegna skuldavanda heimilanna aðgerðir til að efla atvinnu endurskoðun á fiskveiðistjórnarkerfinu og fjölmargar lýðræðisumbætur sem lengi hefur verið kallað

íslands að evrópusambandinu við viljum samráð og samvinnu um sparnað í stjórnkerfinu með þátttöku stjórnenda starfsfólks og notendum þjónustunnar fram undan er gríðarlega vandasamt verkefni jafnvel það erfiðasta sem við höfum nokkru sinni staðið frammi fyrir við þurfum að ná niður halla ríkissjóðs um um það bil hundrað sjötíu milljarða króna á næstu þremur árum við þær aðstæður verða allir að vera tilbúnir til þess að taka á sig byrðar allir munu því miður finna fyrir hinum mikla samdrætti á það vil ég ekki draga dul en góðir landsmenn við munum sjá árangur aðhaldsins í hraðari uppbyggingu atvinnulífsins og minna atvinnuleysi en ella lægri vöxtum minni verðbólgu og þar með stöðugleika sem er besta tryggingin fyrir bættum hag heimilanna velferð barna okkar og öryggi þeirra til framtíðar ríkisstjórnin mun standa vörð um lægstu launin við þessar aðstæður og tryggja velferð þeirra sem lakast

manna umtalsvert það er grundvallaratriði að leggja nú grunn að nýrri sókn í íslensku atvinnulífi og

við erlenda banka atvinnulífið er

þessa aðila þarf að hvetja enn frekar til dáða og styðja þannig að hér megi skapa sem flest störf jafnframt er mikilvægt að huga að samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs í alþjóðlegum samanburði afar mikilvægt er að byggt verði á þeim

því að ástandið eigi eftir að versna áður en það batnar á ný aðgerðir ríkisstjórnarinnar hafa fyrst og fremst beinst að því að verja kjör hinna verst settu annars vegar og húsnæðisöryggi fólks hins vegar þær fjölmörgu aðgerðir sem gripið hefur verið til í þessum efnum lúta fyrst og fremst að því að gera heimilum landsins kleift að halda í húseignir sínar á meðan

ég hef hér lýst þurfi að grípa til frekari aðgerða til að tryggja húsnæðisöryggi fjölskyldna

leiðarljós stöðugleika inn í

íslenskri lögsögu eftir aðild að evrópusambandinu umræðan um aðild íslands að evrópusambandinu og sjávarútveg má því ekki aðeins snúast um vörn og varnarhagsmuni íslenskir sjómenn búa yfir gríðarlegri þekkingu og hér eru sjávarútvegsfyrirtæki sem hafa burði sagt til um hver verður niðurstaða samningaviðræðna við evrópusambandið um sjávarútveg en ég fullyrði að samningsstaða íslands er sterk hún er meðal annars sterk vegna þeirrar framsýni og þess hugrekkis sem íslenska þjóðin sýndi þegar landhelgin var færð út í áföngum í tvö hundruð mílur mín framtíðarsýn er að ísland verði leiðandi í mótun og stjórn sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins og leiðandi í sjávarútvegi í evrópu ég hef fulla trú á að það takist evrópusambandið hefur sýnt sérstakan sveigjanleika vegna landbúnaðar á harðbýlum norðlægum svæðum það er því ekkert sem bendir til annars en að sjónarmið íslands muni njóta skilnings og að hægt verði að tryggja traust rekstrarskilyrði fyrir íslenska bændur til

evrópusambandið er leiðandi í mótun reglna um landbúnað í alþjóðaviðskiptastofnuninni og annars staðar á alþjóðlegum vettvangi virðulegi forseti það er kallað eftir nýjum vinnubrögðum nýjum vonir um betri tíð þrengingarnar eru sannarlega ekki að baki en við sem þjóð